Sie, Frau Ashton, sind jetzt die Stimme Europas, und Sie bekommen mit dem Auswärtigen Dienst ein hervorragendes Orchester.

In diesem Prozess ist es gelungen, die parlamentarische Mitwirkung, Kontrolle und das Informationsrecht des Parlaments zu stärken, auch im Haushaltsbereich.

Wir werden dies mit der notwendigen Flexibilität tun, aber auch Druck ausüben, damit Sie, Frau Ashton, Ihrer Aufgabe gerecht werden können.